Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także poprawiają jakość, sprzyjają ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Właściwe i szybkie, powtarzam szybkie, określanie norm europejskich cywilizuje wspólny rynek, obniża koszty produkcji i usług, sprzyja interoperacyjności, a przez to podnosi konkurencyjność. Duże znaczenie ma znoszenie pomiędzy krajami członkowskimi barier w obrocie towarami i świadczeniu usług, co rodzi potrzebę harmonizacji. Normalizacja to proces, w którym obok instytucji europejskiej nie może zabraknąć narodowych instytucji normalizacyjnych. W projekcie komisji te ostatnie są jednak w dużym stopniu niestety pomijane, brak także lepszych mechanizmów stwarzających stosowne sprzężenie pomiędzy unijnym centrum, a krajami członkowskimi.